forseti ég beini hér fyrirspurn til félags og tryggingamálaráðherra hæstvirtur um bifreiðastyrki til hreyfihamlaðra spurningin er svohljóðandi hver er stefna ráðherra varðandi bifreiðakaupastyrki til hreyfihamlaðra bæði hvað varðar hækkun styrkja og eins niðurfellingu á grein þar sem sett eru skilyrði um að styrkþegi verði að aka sjálfur og stunda vinnu eða skóla þegar kemur að kaupum á sérútbúinni bifreið vegna mikillar fötlunar það er ástæða fyrir því að þessari fyrirspurn er hreyft hér á alþingi vegna þess að þurfi einhverjir í okkar samfélagi á ökutækjum að halda þá eru það fatlaðir einstaklingar sem geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur eins og þeir sem heilbrigðir eru að því leytinu til því er mikilvægt að stjórnvöld skapi öllum jöfn tækifæri til þess að geta átt samskipti í sínu samfélagi með því að eiga ferðafrelsi geta komist ferða sinna og þá oftar en ekki í eigin bifreið stjórnvöld hafa á undanförnum árum komið til móts við sístækkandi hóp fatlaðra sem þurfa að eiga sitt eigið ökutæki til þess að geta átt í samskiptum í sínum samfélögum en því miður hefur sú styrkupphæð frá hinu opinbera ekki hreyfst síðan árið nítján hundruð níutíu og níu og skal ég játa það að á síðasta kjörtímabili fann ég fyrir sívaxandi þrýstingi þess efnis frá fötluðum einstaklingum að þessi styrkupphæð yfir hækkuð til þess að fatlaðir gætu keypt sér bifreiðar nú er það svo að þessi hópur er ekki tekjuhár eins og gefur að skilja og þarf því aðstoðar við til þess að endurfjármagna sig og kaupa bifreiðar og því er mikilvægt eins og ég sagði áðan að þeir fái styrk frá hinu opinbera til þess en það er dapurlegt að segja frá því að sú milljón sem fatlaðir hafa fengið til að kaupa bifreiðar hefur ekki hækkað frá árinu nítján hundruð níutíu og níu og ef við tökum þróun verðlags frá þeim tíma þá hefur ný bifreið á tímabilinu hækkað um sextíu og tvö prósent á meðan að umrædd milljón sem ég vil hvetja félagsmálaráðherra til að hækka hefur ekki hækkað á tímabilinu ég spyr því hæstvirtur ráðherra hvort að hún hafi í hyggju að hækka styrk til fatlaðra vegna bifreiðakaupa og ég spyr líka eins og ég sagði hér í upphafi máls míns hvort ráðherrann vilji falla frá grein þar sem sett er skilyrði um að styrkþegi verði að aka sjálfur og stunda vinnu eða skóla þegar kemur að sérútbúinni bifreið vegna mikillar fötlunar það er þannig að margir fatlaðir sem þurfa mjög dýra bíla sem þurfa miklar